Frau Präsidentin! Wenn ich auch für die Grünen sprechen darf, freut mich das umso mehr. Die transatlantischen Beziehungen mit den USA haben mal Konjunktur und mal nicht, aber sie sind eine Grunddeterminante für Europas Position in der Welt. In dieser Partnerschaft sind wir erwachsen genug, um auch klare Worte zu finden, wo das nötig ist. Alle von uns, die in den letzten Tagen geschockt waren über die Enthüllungen zu PRISM, in diesem Parlament, auch in der Kommission, sollten die Deutlichkeit finden, die nötig ist, um den Amerikanern zu sagen Das ist nicht partnerschaftlich, so wollen wir nicht miteinander umgehen! TTIP wird gerne als große Verheißung zitiert. Ich bin der Meinung meiner Vorrednerin, dass das nur funktionieren wird, wenn wir das mit Hartnäckigkeit tun.

Aber ich fände es auch interessant, wenn wir diese Verhandlungen nutzen würden, um einen politischen Gestaltungsehrgeiz zu entwickeln, der zum Beispiel der Frage nachgeht Wie können wir die transatlantischen Verhandlungen nutzen, um unsere beiden Ökonomien weiterzuentwickeln in Richtung zu mehr CO 2 leichter Produktion, zu einer Transformation unserer Ökonomien in Richtung

Es gibt im transatlantischen Verhältnis auch große Unklarheiten. Die Tatsache, dass im Bericht des Kollegen Millán Mon die NATO nur kurz und knapp vorkommt, ist ein Zeichen dafür. Wir haben hier ein Bündnis auf der Suche nach seinem Sinn.